Das war ja auch der SD Fraktion, Frau Gebhardt, ein ganz wichtiges Anliegen.

Allerdings finde ich es auch wichtig zu erwähnen, dass die Mitgliedstaaten in der Pflicht sind, noch stärker zu belegen, warum welche Teilaspekte denn erhalten bleiben müssen.

Ich bin auch gespannt auf die Internetkonsultation, die die Kommission angekündigt hat und die vom

Da werden auch die beteiligten Firmen, die Behörden und so weiter eingebunden. Ich werde mein Ohr wieder nah an den Betrieben haben.

Wenn wir dem Ziel wirklich näher kommen wollen, bis 2012 und das ist ja wirklich nicht mehr lange 25 weniger Bürokratie in Europa zu haben, dann müssen wir hier mit großen Schritten vorangehen.